Monsieur le Président, l'Union européenne est malade de son budget. Il est trop petit pour être utile aux politiques nécessaires et il est très gros pour être supportable par ceux qui le financent.

Elle ne laisse que des sommes marginales pour préparer l'avenir. Son financement actuel le condamne à une asphyxie lente et, finalement, sa procédure d'adoption a été complètement dévoyée. Le cadre pluriannuel était conçu, au départ, pour garantir le financement durable des grandes politiques européennes et c'est lui qui, désormais, empêche tout financement de vraies politiques communes.

à cette mise en pièces du budget européen en vingt sept enveloppes nationales! Non à des choix qui, derrière une présentation obscure et savante, préservent en Europe les privilèges des pays forts et sacrifient honteusement les pays en difficulté qui font le plus de sacrifices. Par contre, oui au soutien de la croissance et de la compétitivité!

Oui à un budget qui soit financé par 500 millions de contribuables et qui bénéficie à 500 millions de citoyens.